Azóta a modern társadalmi berendezkedés egyik alapelvévé vált a nemek közötti egyenlőség. Forrása az ember elidegeníthetetlen méltósága, amelyen férfi és nő egyenlő arányban osztozik.

Az emberi, s ezen belül a sajátos női méltóságot korról korra, helyről helyre változó sérelmek érik.

Sokatmondó, hogy erre a megemlékezésre A nőket sújtó szegénység megjelenési formái az Európai Unióban címet viselő jelentés vitája után kerül sor. Szegénység és Európai Unió. Nemrég még valószínűtlen gondolattársítás lett volna. A gazdasági válság a kevésbé védett rétegeket különösen sújtja. A nők felülreprezentáltsága ebben a csoportban önmagában is kijelöl bizonyos feladatokat. És akkor még nem szóltunk azokról a tipikus, tömeges női sorsokról, amelyek Európán kívül globális méretekben ruházzák fel női arcvonásokkal a szegénységet. Mondhatnám úgy is szegénység úrnőt, ahogy Assisi Szent Ferenc fogalmazott. Háborúk vagy éhség elől menekülő nők kicsi gyerekekkel, csonka, apa nélkül maradt családok a nyomornegyedekben, prostitúcióra kényszerített nők és fiatal lányok, akár még az Európai Unión belül is. A magyar elnökség prioritásai között több olyan ügy is szerepel, amelyeknek sikeres előmozdítása hatással lehet a női foglalkoztatás növelésének alakulására. Első helyen említendő az Európa 2020 stratégia, a maga foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel, a gazdasági válságból való kilábalás és a szegénység csökkentése érdekében. A női munkavállalás a nők méltóságát erősíti. Hozzájárul ahhoz, hogy szabadon hozzák meg döntéseiket, alakítsák életüket. A szegénység elleni platform zászlóshajó kezdeményezés kiemeli, hogy a szegénység csökkentése érdekében tett lépések során a nők és a férfiak helyzetének különbözőségeit is figyelembe kell venni. A magyar elnökség fontos eredményének tekintjük az EPSCO tanács tegnap elfogadott döntését, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló paktum 2020 ig tartó megújításáról. A gazdaságpolitikai intézkedések mellett nem szabad megfeledkeznünk a nők különleges társadalmi szerepéről sem. Biztosítani kell a nők számára a munka és a családi élet összhangjának, a választásnak a lehetőségét. Ennek érdekében dolgozunk a várandós, gyermekágyas, vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségvédelmét ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló irányelv felülvizsgálatán, amelyről a júniusi EPSCO ra előrehaladási jelentés készül. A magyar elnökség prioritásai között szerepel a családok szerepének tudatosítása a társadalmi, gazdasági és demográfiai problémákra adandó válaszok kapcsán. Ennek érdekében demográfiai hetet szervezünk NGO k bevonásával, és a családügyi miniszterek informális ülésével. A cél annak megvitatása, hogy milyen eszközökkel lehetne biztosítani a születések számának emelkedését. Mindebben természetesen kiemelkedő szerepük van a nőknek, a női döntéseknek. Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők helyzetére. A tagállami roma stratégiák európai keretében, amelynek jóváhagyását a júniusi Európai Tanácstól várjuk, és amelyhez az Európai Parlamentben Járóka Lívia képviselő asszony és mások, a rapporteurök és segítők, nagyon fontos inputot adtak. Azt várjuk, hogy mi is mondjuk ki a Tanács berkeiben, hogy ki szeretnénk emelni a roma nők családösszetartó szerepét, amire a roma népesség problémáira adandó válaszok során is érdemes építeni. Végezetül, tisztelt képviselő hölgyek és urak, engedjenek meg egy rövid kitérőt. Történelmi tapasztalat, hogy a nők aktív társadalmi szerepvállalása nélkül nincs erős civil társadalom. Elnök úr is utalt rá, a kairói Tahrir téren szabadságot követelők között voltak női tüntetők is. Ők is alakítói kívánnak lenni a változásoknak. Törekvéseiket az Európai Uniónak bátorítania kell.